Wir reden im Moment über FinTech, das sind Tätigkeiten im Finanzsektor, die mittels neuer Technologie erbracht werden und sich auf den gesamten Finanzsektor ausdehnen. Die FinTech Revolution hat ein globales Ausmaß erreicht, und die Vorteile sind Kostensenkungen, Effizienzgewinne und höhere Transparenz. Wir haben natürlich auch mögliche Risiken im Verbraucherschutz, in der Stabilität des Finanzsystems.

Wir müssen sie unterstützen. Wir benötigen einen europäischen Rahmen dafür. Wir haben schon Gesetze z.